Señor Presidente, dentro de un mes, en la Conferencia Diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Marrakech, tendremos una oportunidad histórica para reparar una gran injusticia la falta de acceso a la cultura de las personas con alguna discapacidad visual.

Según los representantes de las personas ciegas europeas, las posiciones europeas han constituido y están constituyendo graves barreras políticas para lograr un acuerdo final eficaz y ágil a favor de las personas ciegas.